Ich hoffe, dass der Gipfel in Warschau in der Sache ein Erfolg wird und dass er ein atmosphärischer Erfolg wird. Ich hoffe, dass es trotz der unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Ländern da ist natürlich insbesondere Belarus zu nennen gelingt, verstärkte Ansätze zu einem multilateralen Ansatz zu bringen, und dass was Sie mit frozen conflicts angesprochen haben, beispielsweise Berg Karabach wenn es eine Interessenverknüpfung